Ich unterstütze Sie vollumfänglich, möchte aber zum schlanken Europa nochmal nachfragen In welchen Bereichen soll sich denn künftig die Europäische Union zurückziehen? Haben Sie da konkrete Vorschläge? Sie fragten ja zu Recht auch in unsere Runde Wenn ich Sie zurückfrage Was ist denn Ihre Antwort darauf? Machen wir wirklich die richtigen Dinge, oder was würden Sie denn anders machen?

Wir müssen über die Aufgaben diskutieren, die Europa hat. Aber die Aufgaben, für die wir in der Europäischen Union zuständig sind, müssen dann auch ordentlich finanziert werden. Nur dann können wir liefern, nur dann können wir das leisten, was wir den Bürgerinnen und Bürgern auch versprochen haben. Und da glaube ich, dass wir bei den vielen neuen Herausforderungen um eine moderate Erhöhung des europäischen Haushalts einfach nicht herumkommen werden. Also bitte kein apodiktisches Nein, sondern ein bisschen mehr Flexibilität in dem Bereich.